r., kiedy cały świat zapomniał o Kongu. Konflikt ten pochłonął wtedy milion ofiar. Dziś znowu rebelianci walczą z siłami rządowymi i zachodzi obawa, że konflikt ten rozprzestrzeni się na cały region. Mieszkańcy Demokratycznej Republiki Konga porzucają swój dobytek, domy, i przenoszą się do obozów uchodźców. Dlatego Parlament Europejski apeluje o dialog pomiędzy rządem i rebeliantami po to, żeby przerwać dalsze walki. Wiemy o tym, że historia tego regionu daje nam odpowiedź.